Herr Präsident! Auf dem Höhepunkt der Krise war klar, dass wir drei Vorhaben umsetzen müssen, um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein neue Eigenkapitalregeln für den Bankensektor, eine europäische Bankenaufsicht und einen Krisenmanagementmechanismus. Die Umsetzung dieser Vorhaben dauert lang, viel zu lang. Der jetzt gefundene Kompromiss für die Eigenkapitalregelung ist ein großer Schritt nach vorne keine Frage einheitliche Regeln für alle Banken unabhängig von ihrer Rechtsform prima, mehr Transparenz und Erleichterung der Kreditgewährung an die KMU. Es bleiben aber noch eine Reihe von Fragen Erstens Staatsanleihen. Das ist schon angesprochen worden. Hätte man nicht zumindest eine prinzipielle Entscheidung treffen müssen, wie mit den Staatsanleihen in Zukunft umzugehen ist?

Drittens Besteht nicht die Gefahr, dass die Vergütungsregelung so sinnvoll sie auch sein mag ausgehebelt wird, und führt sie nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung für die europäischen Banken auf den internationalen Finanzplätzen? Und der letzte, ganz entscheidende Punkt Was können wir tun, um sicherzustellen, dass der dringend notwendige Kulturwandel in den Banken tatsächlich stattfindet?